Susțin în mod ferm ceea ce dânsul a exprimat mai devreme, nu doar pentru actuala evaluare prin protecția datelor, dar și pentru celelalte rapoarte care urmează să fie elaborate în domeniile rămase neevaluate. Consiliul trebuie să fie în măsură să garanteze punerea la dispoziția membrilor Parlamentului European a tuturor informațiilor necesare, pentru a permite în acest fel Parlamentului să adopte o decizie adecvată și corectă.